Trump utilise pour évoquer sa vérité. Ils ont pourtant été inventés depuis longtemps par les ONG, les collectifs et les extrêmes, ici, sur le CETA.

La délégation française du PPE, elle, a cherché dans les moindres détails les garanties que cet accord, qui est bon, soit également bien appliqué, car c'est là l'essentiel. Mais une inquiétude subsiste la filière bovine souffre d'une crise et le CETA ne doit en rien l'amplifier.

La vigilance de la droite française sera à son maximum sur la réactivité de la Commission en cas de distorsion ou de chute des prix. À ce titre, le Canada a prévu un programme d'aide de 350 millions de dollars afin de compenser les effets négatifs du CETA sur son secteur laitier. Je souhaite donc, Madame la Commissaire, demander au nom de ma délégation que de telles modalités financières soient débloquées pour la filière bovine européenne.